Měl by se promítnout do všech našich politik a musíme uznat, že máme stále velké rezervy, je to i otázka implementace. Nám skutečně hoří půda pod nohama, mnozí se tváří, že se ještě nic neděje, stále mají pocit, že mejdan pokračuje.

Klimatické změny, biodiverzita, emise, samozřejmě plasty, zamoření oceánů, to jsou všechno obrovské výzvy. Já pevně věřím, že EU jako společenství států je připravena těmto výzvám čelit a myslím, že zrovna mladá generace, jak už zde bylo zmíněno, velmi zásadně ví, že je ohrožena přímo její budoucnost.